Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo nel sostenere la necessità a livello europeo di politiche nazionali di bilancio sane e favorevoli alla crescita, nel rispetto del Patto di stabilità, nonché riforme socialmente equilibrate ma anche ambiziose. La previsione di un tasso di inflazione nella zona euro al di sotto del 2 fino al 2020 conferma che la politica monetaria, da sola, non è sufficiente a sostenere la ripresa economica. Essa va assolutamente accompagnata da politiche concrete a livello nazionale e comunitario. È indispensabile un miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le PMI. Il persistere di condizioni differenziate di credito negli Stati membri non potrà favorire uno sviluppo economico sano ed armonizzato. Credo anche che siano fondate le preoccupazioni per le incerte conseguenze legate allo strumento del quantitative easing per effetto della ripresa dei consumi. Ringrazio il Presidente Draghi per il coraggio delle scelte adottate in questi anni difficili.